Totodată, ele pot asigura o mai bună coordonare între programele regionale și obiectivele strategiei Europa 2020. În acest context, subliniez rolul deosebit de important jucat de strategia Mării Baltice. Ea a furnizat un cadru de referință pentru politica de coeziune.

Dezvoltarea unei strategii macroregionale în Marea Mediterană ar reprezenta un pas înainte. În această zonă există o cultură și o istorie similare, precum și un potențial semnificativ.